Protéger la nature et la biodiversité tout en misant sur l'innovation, sur les techniques d'avenir, c'est clairement dans l'ADN de notre Parlement, c'est clairement dans l'ADN des libéraux européens. C'est d'ailleurs mon ami et ancien collègue libéral hollandais, Toine Manders, qui était le rapporteur à l'époque et à la manœuvre pour le Parlement, pour porter sur les fonts baptismaux ce système communautaire pour la prévention et la réparation des dommages environnementaux. Qu'il s'agisse des OGM et du risque de contamination involontaire des cultures conventionnelles ou bio, ou du marché du carbone, créé en 2005 pour réduire les gaz à effet de serre, à chaque fois, le principe s'applique le pollueur paie. Dans son rapport de mise en œuvre de 2016, la Commission européenne reconnaît d'ailleurs que, si la directive de 2004 est efficace pour réparer les dommages environnementaux et encourager la prévention, elle n'a pas encore pour le dire diplomatiquement réalisé tout son potentiel. Comme l'a d'ailleurs rappelé Mme Girling, il s'agit ici de la question de l'observation de l'application de la directive, et comme l'a dit notre rapporteure, il y a parfois un décalage entre la théorie et la pratique.

C'est tout aussi vrai pour les dommages qui entament les ressources en eau. Autre catégorie encore couverte par la directive la pollution des sols, qui peut avoir des conséquences graves sur la santé humaine.

Progrès qui c'est important de le dire peuvent aussi passer par la prévention.

Je ne rouvre pas ce débat et je ne reviens pas sur le caractère cancérigène de la substance, mais sur son impact sur les sols.